Señor presidente, la semana pasada un grupo español muy, muy de extrema derecha, VOX, obtuvo permiso del presidente Tajani para organizar un acto en el Parlamento Europeo. Pocos días antes, el mismo presidente había prohibido un acto de los presidentes catalanes Torra y Puigdemont por aparentes razones de seguridad. Hasta el momento, el presidente aún no ha respondido a nuestra petición legítima de poder ver los informes de seguridad mencionados. Los que requieren más seguridad son los de VOX, que en aquella sesión amenazaron a un eurodiputado flamenco, que pasó verdadero miedo, y al que dijeron tú y yo a este le pegamos. Ver que el presidente del Parlamento confía más en VOX que en los presidentes catalanes democráticamente elegidos me alarma por si es presagio de un futuro más negro en esta casa.

Como espero que se pueda vivir aquí con otros dirigentes, con otros criterios y, desde luego, con menos extrema derecha aceptada y reconocida.